Madame le Président, Monsieur le Président représentant le Conseil, Monsieur le Commissaire, je note dans les propos de M.

Il vous a fallu seize minutes pour nous expliquer la mécanique, que l'on connaissait, et pour nous dire que tout cela était très technique, que finalement on ne pourrait pas comprendre et que si le Parlement voulait être informé, il avait beaucoup de chance, puisqu'il pouvait regarder sur internet les documents qui sont mis à jour pour tout le public. Vous pourriez nous dire aussi de lire les journaux, ce que nous faisons habituellement. Je trouve qu'il est assez choquant que la seule réponse à la question que l'on posait sur le rôle du Parlement dans le semestre européen, ce soit de nous dire Lisez donc la presse, consultez l'internet et vous en saurez autant.

Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire. La méthode qui est celle qui est appliquée depuis quelques mois de façon excessive n'est certainement pas une méthode qui permettra à l'Europe de sortir de la crise.